O tym też mówiliśmy w oddzielnym sprawozdaniu. Jednak w tym względzie chciałbym szczególnie podkreślić sprawę reżimu wizowego dla obywateli państw wchodzących w skład Partnerstwa Wschodniego.

Nowe wzorce, nowe kontakty dają zupełnie inną perspektywę ze strony obywateli, którzy wybiorą lepszą drogę.